Dieser Prüfauftrag auch davon gehe ich aus wird dann auch sehr ernst genommen und ernsthaft erwogen werden.

Das können wir aber nur prüfen, wenn wir die Informationen haben, und diese bekommen wir durch diese Entsprechungstabellen.